Důležitost evropských fondů je skutečně patrná zejména právě v té přeshraniční spolupráci a u těchto přeshraničních programů.

V Severním Irsku jsme byli svědky skutečné změny jak v ekonomice, tak i v sociální soudržnosti a myslím, že ta změna byla pozitivní a bylo by dobré tento výsledek neztratit.

Ostatně paní komisařka toho udělala velmi hodně, chtěl bych ji za to ocenit v této oblasti a pro ty přeshraniční fondy v tom novém programovacím období by mělo být místo, protože právě tyto programy nám mají ukázat, jak lze budovat přeshraniční spolupráci, je to myslím důležité zejména pro Balkán.